Mówiłem o tym, że Prezydium będzie dyskutowało już za godzinę.

nie chciałbym tej debaty ciągnąć. Przedstawiciele Prezydium są obecni na sali, ja też odbieram państwa uwagi.

żeby zaznaczyć naszą obecność, Parlamentu Europejskiego w decyzjach unijnych, taką obecność, jakiej jeszcze dotąd nie było, bo dopiero Traktat Lizboński dał nam takie uprawnienia. Od naszej obecności tutaj będzie zależał nasz własny obraz i siła unii.